herra forseti hér eru nokkur atriði í ræðu háttvirts þingmanns jóns gunnarssonar sem vöktu mig til umhugsunar og mig langar til að eiga orðastað við hann um í fyrsta lagi talar hann um stóriðjuna og álverin og segir að það sé ábyrgð þeirra sem eru gagnrýnir á þá atvinnuuppbyggingu að benda á eitthvað annað gott og vel við getum auðvitað tekið þá umræðu en ég hlýt að spyrja um leið hver er ábyrgð eða er hún kannski engin ábyrgð stjórnarþingmannanna sem tala fyrir áli áli og áli á alþjóðasáttmálum um losun gróðurhúsalofttegunda berum við þar enga ábyrgð ber stjórnarliðið þar enga ábyrgð eru það hinir gagnrýnendurnir sem eiga að bera ábyrgð á alþjóðlegum skuldbindingum hann segir líka stóriðja er það sem dugar

samsett og gjaldeyristekjur af atvinnuvegum þá hljótum við að spyrja hvort það sé ekki komið nóg af því og við þurfum að fara að fá okkur fleiri egg í körfu að lokum ætla ég að segja þetta ræða háttvirts þingmanns var að stórum hluta til samfelld árás á hæstvirtur umhverfisráðherra vegna ákvörðunar umhverfisráðherra um sameiginlegt umhverfismat fyrir álverið á bakka hér er enn eitt dæmið um það í dag að stjórnarliðar tala ekki einni röddu hér kemur þing saman mánuði fyrr en venjulega að hausti við höfum gagnrýnt það stjórnarandstaðan að það hefur verið aðgerðarleysi og bragðdeyfð yfir ríkisstjórninni í allt sumar og vor kannski er það vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki getað komið sér saman um nokkurn skapaðan hlut og það endurspeglast í umræðum í dag